Madame la Présidente, je tiens d'abord à remercier la commission du développement de m'avoir confié le rapport sur la viabilité de la dette des pays en développement.

De plus, huit autres pays africains sont en voie de le devenir.

Pour ce qui est des créanciers, non seulement les créanciers institutionnels mais aussi les autres devraient être, de mon point de vue, tenus de respecter le principe démocratique.

Qui d'autre que le parlement peut exprimer la volonté du peuple? Si tel n'est pas le cas, le créancier ne devrait pas pouvoir disposer du droit de poursuivre en justice le pays en défaut.

Cela peut paraître dur, mais à quoi sert de rappeler en permanence notre volonté de faire respecter le principe démocratique si nous ne pouvons pas l'introduire dans la conditionnalité de la politique européenne de développement? La commission du développement recommande, par ailleurs, de respecter les principes définis par la CNUCED en matière de restructuration de la dette. En cas de défaut de paiement d'un pays, par exemple, le droit au développement humain doit l'emporter sur le droit du créancier au recouvrement de sa créance.

Non, d'autres moyens sont possibles.

Je pense à l'aide budgétaire que peut accorder la Commission à des pays en développement. Je pense aussi aux moyens de financement innovants, notamment la taxe sur les transactions financières. Enfin, et j'aurais dû commencer par là, soulignons que le prélèvement de l'impôt dans les pays emprunteurs est la condition première pour assurer un financement durable.